laga um breytingu á lögum um útflutningsaðstoð númer hundrað sextíu tvö þúsund og tvö tilgangur með frumvarpi þessu er að tryggja áframhaldandi fjármögnun útflutningsráðs núverandi fyrirkomulag rennur sitt skeið í lok ársins en það hefur verið í gildi frá upphafi árs tvö þúsund og þrjú í frumvarpinu er lagt til að núgildandi fjármögnun verði framlengd til fimm ára á nýjan leik eins og gert var með núverandi lögum í frumvarpinu er einnig lagt til að breytingar verði gerðar á fyrirkomulagi og skipan funda samráðsnefndar atvinnulífs og stjórnvalda um utanríkisviðskipti og útflutningsaðstoð í greinargerð með frumvarpinu er að finna sögulegt yfirlit yfir fjármögnun útflutningsráðs útflutningsráð íslands hefur alla tíð verið sjálfstæð stofnun fjármögnuð beint af atvinnulífinu án fjárframlaga á fjárlögum nema að litlu leyti fyrstu árin frá árinu nítján hundruð níutíu og átta hefur rekstur útflutningsráðs verið fjármagnaður að langmestu leyti með svokölluðu markaðsgjaldi það er lagt á gjaldstofn til greiðslu tryggingagjalds markaðsgjald er núll komma núll fimm prósent af því og um álagningu og innheimtu þess fer eftir ákvæðum laga um tryggingagjald þessi fjármögnunarleið hefur skapað festu um rekstur ráðsins óhætt er að segja að almenn ánægja ríki meðal fyrirtækja í landinu með starfsemi útflutningsráðs og eins hefur samstarf útflutningsráðs og utanríkisráðuneytisins verið í góðum farvegi af þessum sökum er lagt til að núgildandi fjármögnun verði framlengd til fimm ára eins og ég gat um í upphafi felur frumvarpið enn fremur í sér breytingu á skipan í samráðsnefnd atvinnulífs og stjórnvalda um utanríkisviðskipti og útflutningsaðstoð talið er óþarft að binda fjölda funda samráðsnefndarinnar og fundarstjórn í lög sama máli gegnir um skipan nefndarinnar nefndin er núna skipuð fulltrúum yfir tuttugu þar til greindra samtaka og ráðuneyta en til marks um þörf á auknum sveigjanleika við skipan nefndarinnar má nefna að á þeim lista er ekki að finna neina fulltrúa fjármálasamtaka nefndin er og verður áfram skipuð fulltrúum samtaka úr atvinnulífinu og stjórnvalda auk stjórnar útflutningsráðs en gert er ráð fyrir að utanríkisráðherra skipi í nefndina að höfðu samráði við stjórn útflutningsráðs lögbinding skipan nefndarinnar skapar óþarfa formfestu og er tilgangur almennara og opnara orðalags að auka möguleika á aðkomu fleiri hagsmunaaðila og tryggja þannig enn víðtækari þátttöku á fundum nefndarinnar ég legg til virðulegi forseti að frumvarpi þessu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar